Altfel, lupta cu evaziunea fiscală rămâne la nivel de vorbe goale. Dacă nu facem asta și dacă ele nu sunt impozitate în țara în care operează, nu facem decât să ducem banii în paradisuri fiscale și să menținem paradisurile fiscale. În al doilea rând, acțiunile la purtător sunt foarte importante. Ele trebuie eliminate din toate statele membre, inclusiv din țara mea, România, pentru că acțiunile la purtător sunt anonime, sunt secrete, sunt confidențiale, nu lasă urme, orice se întâmplă cu ele și, când își schimbă mâinile o hârtie trece dintr o mână în alta atunci se schimbă și, eventual, controlul unei companii. Dacă vrem să ne luptăm eficient cu evaziunea fiscală, care se transformă în spălare de bani, ca să scoată banii curați, ceea ce înseamnă trei bilioane de euro pe an pierduți, atunci trebuie să facem aceste lucruri.